vefsíðu norræna blaðamannaskólans njc stendur þetta á áberandi stað með leyfi forseta þýðing úr dönsku í sérfræðingaráði norræna blaðamannaskólans sitja reyndir fjölmiðlamenn frá norrænu ríkjunum fimm samkvæmt tilnefningu blaðamannafélagsins í hverju ríki þetta á þó ekki við um ísland þar sem menntamálaráðherrann skipar fulltrúann þessi setning vísar til þess að menntamálaráðherra íslendinga hunsaði tilnefningar blaðamannafélags íslands nú fyrir stuttu um þau birgi guðmundsson og svanborgu sigmarsdóttur sem hina íslensku sérfræðinga í sérfræðingaráði blaðamannaskólans menntamálaráðherra hæstvirtur kaus að velja tvo aðra sem eru ágætisfólk að því er ég þekki en eru ekki samkvæmt tilnefningu blaðamannafélags íslands og hafa þann galla að annar af þessum fulltrúum varamaðurinn sem á að vera er sérstakur starfsmaður í menntamálaráðuneytinu norræni blaðamannaskólinn annast endurmenntun blaðamanna lengstu námskeið hafa undanfarið verð sex vikur fjölmargir íslenskir blaðamenn hafa farið í þennan skóla og notið þessarar endurmenntunar oft með styrk úr sjóðum blaðamannafélagsins og þetta hefur verið sérstakt tækifæri í áratugi fyrir íslenska blaðamenn að mennta sig í sínu fagi sem skiptir miklu eins og allir vita sem nálægt fjölmiðlum hafa komið það hefur alltaf verið höfuðforsenda skólans að vera í sem allra bestu sambandi við fagið við blaðamannafélögin og við samtök útgefenda nýverið var breytt starfsháttum skólans hann er ekki lengur sjálfstæður eins og hann var undir ráðherranefndinni heldur er hann rekinn á vegum dönsku endurmenntunarstofnunarinnar þetta eru reyndar umdeildar breytingar en þeim fylgdi það að nú heitir það ráðgjafarnefnd sem áður hér stjórn sem annast samskipti við skólann og ráðgjöf við stjórnendur hans sagkyndige er þetta kallað á dönsku og mætti kalla sérfræðingaráð það er hálfrar aldar hefð um þetta mál þeir sem blaðamannafélagið tilnefndu var annars vegar svanborg sigmarsdóttir í varamannssæti blaðamaður og hins vegar birgir guðmundsson fjölmiðlafræðingur lektor við háskólann á akureyri úr blaðamannastétt sem vinnur meðal annars við útgáfu og ráðgjöf fyrir blaðamannafélag íslands og er öllum hnútum kunnugur í norrænu fjölmiðlasamstarfi og öðru norrænu samstarfi þessa tilnefningu hunsaði ráðherrann reyndar eftir að blaðamannafélagið taldi sig hafa fengið hana staðfesta í símtali svör ráðherrans hingað til hafa verið þau að það sé hugsanlegur hagsmunaárekstur á ferðinni um það leyfi ég mér að efast mjög harðlega en ef svo var af hverju ráðgaðist þá ekki ráðuneytið starfsmenn menntamálaráðherrans við blaðamannafélagið um það mál